Monsieur le Président, lier l'Arabie saoudite à la protection des droits des femmes, c'est comme nommer un pyromane chef des pompiers. Je cite ici le président de l'ONG United Nations Watch, qui décrit avec humour et non sans finesse la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la commission de la condition de la femme de l'ONU. Le 21 avril dernier, treize nouveaux membres étaient élus dans cette commission, qui a pour vocation de défendre la dignité des femmes dans le monde.

Comment ne pas croire à un canular? Comment imaginer que ce pays, qui avait reçu le titre de pays le plus misogyne du monde de la part de plusieurs ONG, puisse devenir membre d'une commission de protection des femmes? Comment un pays qui interdit aux femmes de conduire, de sortir seules, qui les dissimule sous le niqab et qui va jusqu'à les lapider, peut il être considéré comme défenseur de la dignité féminine?

En tant que femme, je m'insurge contre cette nomination et en tant que députée européenne, je dénonce la complicité des cinq États de l'Union européenne qui ont voté oui à l'entrée de l'Arabie saoudite.